Es sind keine leeren Worte Europa droht eine verlorene Generation, wenn wir nicht jetzt handeln.

Ich begrüße daher die Initiative der Kommission. Ich bedanke mich besonders bei der Berichterstatterin, die in sehr kompakter und präziser Form die wesentlichen Aspekte eingebracht hat. Ich möchte einen hervorheben, der auch den Aspekt beleuchtet, dass es keine Zeit zu verlieren gibt. Völlig gleichgültig, ob nun eine Wirtschaftserholung kommt oder nicht, müssen Strukturreformen stattfinden, weil es immerhin auch darum geht, die Erfolgsmodelle dieses Kontinents wie z.

die duale Ausbildung zu installieren. Und das dauert selbstverständlich Zeit. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache. Ich möchte die Jugendgarantie hervorheben, aber auch die permanente Qualifizierung der Menschen im lebenslangen Lernen, die in der Jugend beginnt, wo ganz besonders die weiße und die grüne Wirtschaft eine Zukunftshoffnung darstellt und ein Potenzial bildet. Wir in der Politik tragen die Verantwortung. Erzeugen wir daher für unsere Bürger einen sichtbaren Mehrwert, indem wir jetzt politisch handeln. Es ist ein Projekt erster Priorität Europa hat zu handeln.

Die Kommission hat zu handeln. Aber auch die Mitgliedstaaten haben mit ihren Sozialpartnern zu handeln, jetzt!